Ja, hvala lepa za besedo, podpredsednik. Spoštovana varuhinja, spoštovani predstavniki vlade, spoštovane poslanke in poslanci! Dotaknil bi se še ene teme, ki mislim, da je zelo pomembna, pa danes o njej še ni bilo veliko govora, in sicer varstvo pravic narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji. Zdaj, dejstvo je, da imata naši priznani avtohtoni narodni skupnosti, tako italijanska kot madžarska, visoko zagotovljene, pravice, vsaj na sistemski ravni, ki so bile nekako dogovorjene že med, našo prejšnjo državo in pa Italijo oziroma na drugi strani Madžarsko. Kljub temu, pa to nikakor ne pomeni, da vse zadeve funkcionirajo tako, kot bi morale. Na neki način še vedno zagotovo na določenih področjih obstajajo odstopanja od sistemske ravni pa do konkretnega udejanjanja v praksi. Gredo pa stvari na bolje. To lahko vidimo tudi iz samega poročila varuhinje, kjer je bilo letos izpostavljenih zgolj nekaj priporočil s tega področja. In sicer naj omenim eno priporočilo je, glede vključitve v odlok o kulturni dediščini tudi italijansko narodno skupnost. Govorimo konkretno o področju solinarstva. In pa drugo - problematika financiranja javnega RTV-servisa, konkretno programa za italijansko narodno skupnost. Za obe zadevi je bilo strani, področnega resornega ministrstva že na komisiji zagotovljeno, da se bodo uredile oziroma da se že urejajo. Kljub temu, - no, naj izpostavim posebej tudi izvajanje ukrepov vlade na področju dvojezičnosti. To je zelo pomembno, zelo pomembni ukrepi so in tudi na tem področju, je bilo letos več ali manj vse izvedeno v celoti, nekih konkretnih, pripomb ni bilo. Vseeno pa je treba biti do tega področja zelo senzibilen in pozoren, namreč kot vemo, je potrebno za pravice, za izvajanje pravic ranljivih skupin posvečati posebno pozornost. Teh pravic nikoli ni preveč. Na vsak način je pravilno, da se manjšine in ostale ranljive skupine na neki način pozitivno diskriminira. In področje, o katerem smo sicer včeraj veliko govorili, sovražni govor. Tudi sovražnega govora so, žal, narodne skupnosti vse prevečkrat deležne. Na to moramo biti pozorni in mislim, da bo potrebno v prihodnosti ravno temu področju posvetiti posebno pozornost. Toliko zaenkrat. Hvala lepa.